Deshalb werden wir für diese beiden Berichte stimmen, genauso wie für den Bericht von Frau Ford, die die statistischen Grundlagen für die wirtschaftliche Zusammenarbeit legt. Bei den drei Berichten zum Stabilitäts und Wachstumspakt gilt genauso Ein gemeinsamer Euro, und außerdem brauchen wir auch in Europa Grenzen für Defizite und Schulden.

Allerdings ist es keineswegs egal für diese Abwägung, wie die Reduzierung dieser Defizite und Schulden geschieht.

Damit, dass Sie das nicht akzeptiert haben, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Liberalen und Konservativen, sind Sie aus einem Prinzip des sozialen Zusammenhalts in Europa ausgeschert. Das können wir nicht unterstützen! Wir bedauern das sehr, weil wir gerne eine breite pro europäische Mehrheit hier im Haus gesehen hätten. Sollte es morgen für diese Berichte keine Mehrheit geben, sind wir jederzeit bereit, konstruktiv an einer gemeinsamen Lösung für eine Wirtschaftsregierung zusammenzuarbeiten, die soziale und ökonomische Verantwortung gleichermaßen ernst nimmt.